Señor Presidente,

Estos cambios, que nos imponen por decreto, ya están presentes en las mentes y corazones de los cubanos, pero falta que se respeten los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, que haya elecciones libres y democráticas, que haya libertad de expresión y asociación, libertad para viajar, trabajar y participar en la vida económica, política y cultural del país. Cambios son derechos, y esos derechos faltan en Cuba, donde todavía muchos son perseguidos por promover los derechos de los cubanos y también encarcelados por esa causa. Es en la dirección de solidaridad con el pueblo de Cuba en la que se orienta la Posición Común europea y es esa Posición la que debe permanecer. Deben saber ustedes que aunque el Gobierno de Cuba no inicia los cambios que quieren muchos cubanos apoyando el Proyecto Varela y otras iniciativas cívicas, sí hay gente trabajando por esos cambios pacíficos en estos momentos. Son esas iniciativas las que ustedes deben apoyar, siendo consecuentes con esa Posición Común para que también sea una conducta común.